Herr Präsident!

Es geht nicht mehr, dass einzelne Mitgliedstaaten tun, was sie wollen. Das betrifft insbesondere die Bodyscanner. Wir haben ein Prinzip, das nennt sich Prinzip.